Mijnheer de Voorzitter, begin dit jaar, om precies te zijn op woensdag 14 januari, had ik eveneens het voorrecht deel te nemen aan een debat in dit Huis en mevrouw Ferrero Waldner, de commissaris, was daar ook bij over Wit Rusland en logisch dat je dan aan het eind van dit parlementaire jaar kijkt of er zich wezenlijke veranderingen hebben voorgedaan in de relatie Europese Unie Wit Rusland. Welnu, mijns inziens kenmerkt het jaar 2009 zich door de status quo tussen Minsk en Brussel. Welke conclusies dienen de Europese instellingen hieruit te trekken?

Mijnheer de Voorzitter, met een uitgebalanceerde strategie dient de Europese Unie de kans van een geleidelijke mentaliteitsverandering op bevolkings en eliteniveau aan te grijpen.

De staatsinstanties, de oppositiekrachten, de burgermaatschappij, ja evenzeer de passieve burgerbevolking.